Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, dovolte mi, abychom před dnešním zasedáním vzpomněli oběti včerejší tragické události v České republice. Ve Fakultní nemocnici Ostrava zemřelo rukou střelce šest mých spoluobčanů. Nevinných lidí, kteří se již nikdy nevrátí domů ke svým rodinám a blízkým. Tragédie, která se nikdy neměla stát.